háttvirts þingmanns til skilvirkrar utanríkisþjónustu en ég deili ekki nauðsynlega ályktunum sem hann dregur sendiráð eru mjög skynsamleg fyrirbæri það eina sem þarf að tryggja er að mannaflinn þar sé í samræmi við þarfir og allir sem séu sendir til starfa geti unnið og geti sinnt verkefnum sínum vel það er þannig fullkomlega eðlilegt og mjög æskilegt að senda menn til langdvalar í útlöndum en það þarf að gæta þess hins vegar að það sé ekki verið að senda

að utanríkisþjónustan verði skilgreind í sífellt ríkari mæli sem tæki til að ná ákveðnum markmiðum og að menn geti flutt viðbúnað til og fært á milli eftir því sem þörf er á hverju sinni þannig að menn hætti að líta á uppbyggingu þjónustunnar á erlendri grund sem svona klappað í stein eins og vissulega var í eina tíð og þar sem svona hlutir voru miklu gefnir hvað varðaði uppbyggingu utanríkisþjónustunnar á erlendri grund og menn færu í staðinn að líta á þau markmið sem ráðherra og ríkisstjórn setja á hverjum tíma og hagi uppbyggingu starfsins í samræmi við það mjög gott dæmi þar er öryggisráðsframboðið þar sem síðan þarf að láta skipið að öðru leyti aðlaga sig þeirri vegferð sem menn eru á í því máli